Señora presidenta, comisario, una victoria muy bonita.

Dudo mucho que sea una victoria para nadie, pero es indudable que supone una grave derrota para los agricultores y productores europeos, muy especialmente para los españoles. De aprobarse, perderemos un mercado clave para las exportaciones las empresas sufrirán pérdidas millonarias y miles de puestos de trabajo estarán en peligro. Pero, frente a estos injustos ataques de Trump, la Unión Europea debe estar a la altura de las circunstancias, y los agricultores y ganaderos están esperando que se tomen medidas para amortiguar el daño. Voy a poner encima de la mesa tres medidas la cobertura de los costes de almacenaje y financieros, en el caso del aceite de oliva el apoyo a campañas de promoción de los productos españoles que vengan a paliar la pérdida de cuota de mercado y, por último, la activación de medidas excepcionales de la OCM para apoyar a los productores en casos graves de desequilibrio del mercado, como ya ocurrió con la crisis con Rusia.